Kot poslanka, ki prihajam iz sosednje države Slovenije, kjer imamo volitve prihodnjo nedeljo, še bolj delim z vami skrb za gospodarsko rast. To je edina rešitev za delovna mesta. Potrebujemo odgovorno evropsko upravljanje, ki bo odpravilo trojko. Ustaviti moramo odtekanje na milijarde evrov v davčne oaze, razkrivati in kaznovati korupcijo. Zagotoviti moramo varne življenjske standarde, posebej za brezposelne, in okrepiti solidarnost. Kako naj bo Evropa zgled svetu, če na njenih obalah umirajo ljudje? Velik izziv bo vzpostavitev to, kar ste omenili nove, humanitarne politike priseljevanja. Slovenija je bila prva, ki je ponudila Italiji pomoč v akciji reševanja Mare nostrum. Kje so bile ostale države? Moja država ima še vedno zelo svež spomin na čustva ob vstopanju v Unijo. Širitev na države zahodnega Balkana mora ostati med nalogami vašega predsedovanja. Nujne reforme morajo biti ključ do uspeha. Imamo izjemno odgovornost, gospod premier. Ubraniti moramo naše ljudi, naše demokracije. Ne želim si, da nas bo v Evropi strah čez nekaj let ali da ji bodo mladi ljudje obrnili hrbet. Želim si, da bomo Evropejci imeli spet vse razloge, da začutimo dušo Evrope.